frú forseti ég kem upp til að þakka háttvirtum þingmanni guðmundi magnússyni fyrir ræðu hans og sérstaklega það sem hann segir um samstarf við félagasamtök eins og öryrkjabandalagið í þágu fatlaðra í fátækari ríkjum mig langar til að minna á að fyrir þinginu liggur þingsályktunartillaga þar sem flutningsmenn eru þingmenn úr öllum flokkum en sú sem hér stendur er fyrsti flutningsmaður hennar þar er lagt til að þróunaraðstoð verði aukin í núll komma sjö prósent af vergri þjóðarframleiðslu eigi síðar en tvö þúsund og fimmtán sem á þá saman við þúsaldarmarkmiðin og einnig er lögð rík áhersla á að auka samstarf ríkisvaldsins og félagasamtaka það má gera á mörgum sviðum oftast hugsar maður fyrst um hjálparstarf kirkjunnar rauða krossinn barnaheill og önnur slík en það eru einmitt líka hin sem ég vil orða svo sérhæfðu en mjög öflugu hagsmunasamtök eins og öryrkjabandalgið sem hafa svo margt til málanna að leggja í slíku samstarfi og geta í raun gert miklu meira gagn en hin eins og þau eru góðra gjalda verð á ákveðnum sviðum í samstarfi okkar við fátækari ríki ég vil sérstaklega í því ljósi fagna orðum háttvirts þingmanns